În primul rând, aș dori să îmi exprim compasiunea față de cei care suferă în urma inundațiilor din România.

Guvernul României a anunțat că va înainta documentația privitoare la accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene până la 15 iulie. Fac apel la Comisia Europeană ca după evaluarea exactă a pagubelor să disponibilizeze cât mai curând resurse din acest fond pentru România.